Madame la Présidente, le traité de Lisbonne confère à l'Union européenne des compétences dans de nouveaux domaines. Il prévoit que l'Union doit se doter de moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et mener à bien ses politiques. Cependant, depuis le début de l'actuel cadre financier pluriannuel, les budgets annuels n'ont généralement pu être arrêtés que grâce aux marges existantes.

Cela n'offre donc aucune possibilité de répondre aux besoins imprévus.

Il est donc indispensable de réviser le cadre financier pluriannuel afin d'assurer les ressources nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles compétences prévues par le traité de Lisbonne.

Je vous rappelle, Monsieur le Commissaire, que le traité de Lisbonne a conféré au Parlement un pouvoir égal à celui du Conseil en matière budgétaire. Le Parlement doit donc faire valoir ses vues dans le débat budgétaire, comme le propose notre collègue Böge, que je félicite encore pour son rapport.